tillögu til þingsályktunar um olíu og gasrannsóknir á landgrunni íslands

öll þekkjum við umræðuna um drekasvæðið þangað hafa kraftar síðustu ára farið í að undirbúa olíuleit og enn hefur ekki orðið neinn árangur af því að fá til samstarfs fyrirtæki í þessari grein um olíuleit á drekasvæðinu við jan mayen við fengum síðast af því fréttir núna í dag að það á að bjóða út að nýju á árinu tvö þúsund og ellefu olíuleit og rannsóknir því tengdar þannig að einhver frestur verður á því að áfram verði unnið þar ástæðurnar fyrir þessum

þetta svæði sem kallað er gammurinn þetta er belti um hundrað fimmtíu kílómetra breitt frá öxarfirði og vestur í eyjafjarðarál og þetta er um það bil fimmtíu

saga þessa máls er orðin merkilega löng þegar maður fer að rýna í þetta og raunar furðulegt hvers vegna rannsóknum á þessu svæði hafi ekki verið betur sinnt en raun ber vitni að einhverju leyti kann það að stafa af því að stjórnmálamenn og þeir sem um þessi mál sýsla hafi kannski ekki haft trú á því að olíu og gas megi finna í vinnanlegu magni við landið þrátt fyrir það að fyrir liggi þessar vísbendingar sem ég hef getið um að það finnist gas á þessu svæði og raunar uppi á landi líka þetta er mjög merkilegt þegar það er haft í huga hvert vægi og gildi olíuframleiðslu er fyrir velmegun á íslandi og dugir í því efni fyrst og fremst að nefna fiskiskipaflotann og ekki síður þá öll aðföng til og frá landinu einnig með flugi og skipum flutningum það liggur fyrir að á þessu svæði hafa verið gerðar rannsóknir í gegnum tíðina og það má rekja þetta allt aftur til ársins nítján hundruð sjötíu þegar erlent fyrirtæki shell international sem þá hét óskaði eftir rannsóknarleyfi og fékk heimild til að leita en fékk hins vegar

voru þær rannsóknir sem shell gerði þess eðlis að þær leiddu til þess að þar kom fram að það var að finna þykk setlög í skjálfandaflóa allt að fimm kílómetra þykk og þrátt fyrir þær niðurstöður var ekkert meira gert með það fyrr en seint og um síðir það var leitað eftir því fljótlega eftir að þessar niðurstöður lágu fyrir frá einum tuttugu og fimm fyrirtækjum að fá tækifæri til þess að gera frekari leit að olíu og gasi hér við land en íslensk stjórnvöld þá sáu ekki ástæðu til þess að verða við þessum óskum nema með þessum hætti að heimila shell að gera þetta örlítið og þær rannsóknir fóru fram í september nítján hundruð sjötíu og eitt það kann vel að vera að menn hafi ekki mikla

mynda og varðveita gas eða olíu til að hægt sé að tala um auðlind þetta eru í rauninni fjögur atriði og ég styðst við þessa ræðu mína við samantekt sem bjarni richter hefur gert í fyrsta lagi þurfum við allmikið af lífrænu efni og meira en eitt prósent af setmagni sem varðveist hefur þarf að vera kolefni í öðru lagi þarf það sem kallað er brotin jarðlög það er laus í sér til dæmis sand þar sem nægilegt holrúm er til staðar til að geyma gas og olíu sem kynni að geta myndast í þriðja allir þarf þétt jarðlög sem hleypa ekki gasinu eða olíunni upp fyrir sig og í fjórða og síðasta lagi má nefna að það þarf rétt hitastig en það er um áttatíu til hundrað og tuttugu gráður fyrir olíu en hlutur gass verður stærri við hærra hitastig

nefna það hver staða rannsókna í þessum efnum á þessu svæði er jarðgas hefur fundist með ákveðinni vissu í öxarfirði og virðist samkvæmt athugunum hafa töluverða útbreiðslu þar meðal annars benda rannsóknir sem rússar gerðu árið tvö þúsund og þrjú til þess að uppstreymi á jarðgasi að vísu í mismiklu magni sé að finna í öxarfirði það hefur sömuleiðis verið sýnt fram á það að surtarbrandurinn á tjörnesi sé ágætt móðurberg svokallað fyrir gas og hugsanlega olíu og yfirgnæfandi líkur eru til þess að sambærileg efni séu móðurberg fyrir gasið í öxarfirði það liggur sömuleiðis fyrir að víðáttumikil svæði hafa fundist norður af landinu með þykkum setlögum sem mjög líklegt er að innihaldi lífræn efni það hafa fundist miklar holur eða grópir á botni skjálfanda sem líklega má tengja uppstreymi gass og eða vökva i gegnum misgengi sem þar er að finna á svæðinu það eru miklar vísbendingar um virkt gasuppstreymi í skjálfanda meðfram húsavíkur eða flateyjarmisgenginu svokallaða jarðgas í botnsetri hefur fundist á nokkrum stöðum á skjálfanda en mest þó utan húsavíkur þó að vart sé hægt að fullyrða að um auðlindir sé að ræða á þessu stigi að þær finnist þarna hefur með óyggjandi hætti verið sýnt fram á að gas og jafnvel olíumyndandi ferli geti átt sér stað á tjörnessvæðinu það er mjög ánægjulegt í rauninni að upplifa það að það er að verða greinilega til örlítið meiri áhugi á þessu því að það var gefin út núna dögunum tuttugasta og sjötta febrúar var gefin út yfirlitsskýrsla um rannsóknir vegna olíuleitar á gammssvæðinu á vegum orkustofnunar orkustofnun fékk þá bjarna richter og karl gunnarsson sérfræðinga hjá ísor til að taka saman yfirlit um þær rannsóknir sem stundaðar hafa verið á þessu svæði undanfarinn áratug og gefa ráðleggingar þá um framhald slíkra rannsókna skýrslan hefur verið birt eins og ég gat um hún er á ensku en jafnframt fylgir henni ágrip á íslensku sem ég hvet áhugaaðila til þess að kynna sér efni skýrslunnar og þeir geta fengið mjög snöggsoðið yfirlit í því ágripi sem í aðdraganda skýrslunnar er að finna meginniðurstaða þeirra er kannski sú að það ríki ákveðin óvissa um það hvort olíumyndandi jarðlög sé að finna í verulegum mæli og hvort þau hafi gefið frá sér kolvetni það eitt og sér nægir til þess að gera olíuleit á gammssvæðinu áhættusama og mjög áhættusama eins og þeir orða það engu að síður leggja þeir til að það verði tekin sýni af botnseti í skjálfanda og þau greind með tilliti til hugsanlegs gass og það sé að þessu sinni hæfilegur áfangi til að styrkja mat á olíulíkindum þeir hafa tiltekið og kortlagt þau svæði og gert tillögur um þau svæði sem leggja ætti áherslu á það er rétt að ítreka það líka að þeir leggja áherslu á það að jarðlagagerð og aldur svæðisins er ólíkt þeim olíusvæðum sem þekkjast annars staðar í okkar heimshluta og vegna þessa sé erfitt að koma á eiginlegri olíuleit eða freista olíufyrirtækja til að hefja viðamiklar olíurannsóknir nema sýnt sé að fyrir hendi sé möguleg ný tegund af olíumyndunarkerfi svo sem óvenjulegt uppsprettuberg eins og þeir kalla það í ljósi þess sem ég hef hér rakið er í rauninni

uppgötva það við það að skoða þessi mál að rannsóknir skyldu ekki hafa verið meiri en raun ber vitni um ég veit ekki hvaða ástæður liggja því að baki nema þá það að menn hafi ekki einfaldlega haft kjark til þess á undanförnum árum eða áratugum til þess að láta fullkanna þetta svæði það er mjög merkileg sú saga sem þarna hefur farið fram meðal annars er í flatey borhola sem nær niður á um fimm hundruð metra

og styrkja rannsóknir í þessum efnum það liggur hins vegar fyrir að það er til nægilegur tækjabúnaður hér til þess að gera nauðsynlegar mælingar hér á landi það er íslenskt fyrirtæki sem kjartan hauksson er eigandi að djúptækni sem hefur mjög mikla reynslu af lagnavinnu og rannsóknarstarfi á hafsbotni það var svo langt komið á árinu tvö þúsund og sex þá leitaði orkustofnun eftir hugmyndum um það að reyna að fanga uppstreymi gass á þessu svæði en ekkert varð úr því svo sem ég hef hér rakið eins og kemur fram í þeim gögnum sem ég hef kynnt mér liggur fyrir hjá orkustofnun að allur kraftur og allir fjármunir hafa frá árinu tvö þúsund og fimm beinst að þessu margumrædda drekasvæði í nágrenni jan mayen ég tel einsýnt að menn haski sér að því verki nú að ganga til þess að fá frekari upplýsingar um þetta svæði það er allt sem styður að það verði gert það er í rauninni bráðnauðsynlegt að svo sé gert að kannað verði til þrautar hvort olíuvæn setlög eða gas sé að finna á landgrunni íslands það er hentugra að leita

nýtanlega náttúruauðlind er að finna á landgrunninu getur það gjörbreytt efnahag þjóðarinnar og ekki síður þess svæðis sem næst því stendur og stuðlað að nýrri atvinnusköpun sem leiðir þá af sér betri og bætt lífsgæði og ekki veitir af um þessar mundir ég vil svo að endingu nefna það hér líka við lok míns máls að tengt þessu verkefni hef ég haldið því mjög stíft fram að að sjálfsögðu eigi við verkefni sem þetta þar sem við erum að reyna að leita og rannsaka svæði í tengslum við náttúruauðlindanýtingu þá eigum við að reyna að færa sem mest af þeirri starfsemi út til viðkomandi svæða og ég hef nefnt það við þáverandi iðnaðarráðherra þegar umræðan um drekasvæðið stóð sem hæst að það ætti að sjálfsögðu að einbeita sér að því að vinna málið með þeim hætti að færa þá starfsemi sem lýtur að olíuleit sem mest undir háskólasamfélagið á akureyri þar er orkustofnun með deild sem hefur ákveðið hlutverk með höndum og það er lítið mál að að útvíkka starfsemi hennar með þeim hætti að að olíuþekkingin og uppbygging á þeim rannsóknum og umsýsla með þau mál verði styrkt þar fyrir norðan það geri ég ráð fyrir að verði seinni tíma mál en meginatriðið er það að alþingi álykti að fela iðnaðarráðherra að hefja nú þegar markvissar rannsóknir á því svæði sem hér um ræðir og styðjast við þau gögn og rannsóknir sem fyrir eru en